Señora presidenta, esta noche han asesinado a la concejala del PSOL Marielle Franco en Río de Janeiro. Han asesinado a una activista, feminista, de los derechos humanos, anticapitalista una activista asesinada en un clima de violencia política preelectoral en Brasil. Desde aquí, nuestra solidaridad a sus compañeros y a sus compañeras y, sobre todo, nuestra condena, firme, desde el Parlamento Europeo, a este clima de violencia en Brasil.